Moram, reči, da, starostniki, ki so nastanjeni v domovih za starejše občane, ne nasprotujejo temu, da so se plače, ljudem, ki so zaposleni v domovih in skrbijo noč in dan za njih, dvignile. Ampak seveda želijo nam sporočiti, da enostavno in preprosto na osnovi minimalnih pokojnin niso v stanju plačevati stroškov nastanitve. Poglejte, mene zelo skrbi, ker nedaleč živim od hrvaške meje, da vedno več naših državljanov, državljank, odhaja na Hrvaško in tam preživi, starost, se pravi, starost tega svojega življenja. To je zaskrbljujoča zadeva. To ni dovolj, da hodimo samo na hrvaško morje, ampak na koncu koncev bodo starostniki morajo odhajati dejansko na Hrvaško, da preživijo to tretje življenjsko obdobje, pa da damo, bom rekel, najbolj kruto, ker nekoč se pač tudi življenje izteče, in da da se jim to dogajalo, da se jim mora življenje izteči, nekje v tujini.